dans les réponses d'urgence qui ont déjà bénéficié aux régions d'Europe, à travers les règlements CRII et CRII Plus que nous avons adoptés ici, en plénière, pour l'utilisation des fonds ESI en réaction à la pandémie. Nous relevons aussi que la mise en place de ces mesures entraînera un besoin accru de crédits de paiement, dont il faudra tenir compte dans le budget pour l'exercice 2021 si nous voulons, Monsieur le Commissaire Hahn, que tous les projets engagés soit payés. Nous nous félicitons également de la création du programme REACT EU, qui mettra des fonds supplémentaires à la disposition du FEDER, ainsi que du FSE et du FEADER.

Nous aurons un trilogue d'accord final la semaine prochaine, les délais sont tenus et des fonds REACT EU pourront ainsi se déployer en temps et en heure. Enfin, nous considérons que l'instrument de relance de l'Union européenne est une étape importante vers une relance équitable et durable. Toutefois, nous redoutons, compte tenu des libertés accordées aux États membres, que les objectifs de cohésion, et notamment de réduction des fractures territoriales, ne soient perdus en cours de route.